Voorzitter, de Nederlandse kieswet staat helaas toe dat er politieke partijen kunnen bestaan zonder leden.

In het Franse en Engelse taalgebied hadden ze dit direct en haarscherp door.

Grote leider Wilders zag op een dag het licht en sprak de indrukwekkende woorden het gaat niet goed met Nederland, het moet anders!

Partij Wilders heeft slechts één lid en heeft ook slechts één kenmerk het moet anders. Dus zo ongeveer per kwartaal wordt iets of iemand frontaal op de korrel genomen Marokkanen, Turken, Grieken, koningin Beatrix, rituele slacht, de euro.

Grote leider Wilders vindt dat het anders moet en schudt keer op keer zijn frustratie af. Ik vind het te veel eer voor de P double V daar een debat aan te wijden in dit huis. Zeker als wij weten dat een debat hier per uur tienduizenden euro kost. Dat geld hadden wij beter kunnen besteden. Ik citeer met instemming P double V donateur Hartong dit is een lachertje. Voorzitter, het debat van vandaag was niet nodig geweest wanneer premier Rutte meteen en volmondig afstand had genomen van die website. De premier had de website direct moeten verwerpen, omdat die aanzet tot agressie en het stigmatiseren van een grote groep mensen. Zo'n veroordeling was des te meer noodzakelijk, omdat Rutte steunt op de partij Wilders als gedoogpartner van zijn kabinet. Ook had de premier in één adem de dagelijkse bijdragen van vele Polen en Oost Europeanen aan de Nederlandse economie moeten prijzen. En dat zeg ik namens mijn fractie in het algemeen, maar in het bijzonder namens de Polen, de Tsjechen, de Letten, de Litouwers en de Hongaren in mijn fractie. Had Rutte meteen die veroordeling uitgesproken, dan hadden wij onze kostbare tijd hier vandaag beter kunnen besteden.